Monsieur le Président, chers collègues, l'Union européenne est d'abord et avant tout une union de valeurs, une communauté de valeurs centrée sur l'égale dignité de chaque personne humaine. Pour protéger au mieux ces valeurs, nous avons fait le choix d'un régime politique, la démocratie. Une démocratie aujourd'hui remise en cause au cœur même de l'Union.

Encore faut il que le système électoral permette une représentation juste de la société dans toute sa diversité.

Encore faut il que tienne le rempart de la séparation des pouvoirs contre tous les abus. C'est précisément sur ce front que le gouvernement polonais issu des élections de 2015 défie ouvertement nos valeurs communes. Il a pris le contrôle politique du pouvoir judiciaire et s'attaque aujourd'hui à la Cour suprême, la dernière qui restait indépendante. Nous saluons l'action entreprise par la Commission, qui n'a pas hésité à déclencher la procédure de protection de l'état de droit à l'encontre de la Pologne. Mais nous devons reconnaître qu'à ce jour, les résultats sont maigres et que l'essentiel des mesures incriminées restent en place.

Et Madame Panayotova, la timidité absolue de la Bulgarie pose question est ce qu'elle relève de l'embarras ou d'une tacite complicité? Toujours est il que le temps presse. Si rien n'est fait, le 3 juillet prochain, une bonne partie des juges de la Cour suprême seront limogés, ouvrant la voie à la désignation par le gouvernement d'une majorité de juges à sa main. Avec nos amis polonais, Monsieur Timmermans, nous vous avons écrit pour vous demander d'utiliser tous les moyens en votre possession pour empêcher ce fait accompli. Au nom de toutes les Polonaises et de tous les Polonais attachés à nos valeurs communes, au nom de tous les démocrates, je vous réitère cet appel aujourd'hui saisissez en urgence la Cour de justice de l'Union. Au delà du cas polonais, le pouvoir judiciaire est menacé dans son essence dans plusieurs États de l'Union. Il n'y a pas qu'en Pologne qu'il est l'objet de tentatives de soumission à l'exécutif, et une justice soumise ouvre la voie à tous les abus de pouvoir. Ailleurs, des coupes budgétaires, brutales ou larvées, paralysent l'appareil judiciaire dans sa mission première, rendre la justice. Est il encore question de justice lorsque des années s'écoulent entre un crime ou un délit et sa sanction? Est il encore question de justice lorsque des citoyens ne se tournent plus vers la justice pour des raisons financières? Enfin, au nom de la lutte antiterroriste, Monsieur Timmermans, il est devenu courant de mettre le pouvoir judiciaire hors jeu. Alors qu'aucun attentat n'a jamais été commis parce qu'un juge n'aurait pas délivré à temps un mandat, là encore, la porte est ouverte à tous les abus. Je vous invite, Monsieur le Président, à exercer votre mission de gardien des traités et de nos valeurs fondamentales sans faiblesse ni favoritisme. Aucun gouvernement et j'insiste là dessus aucun gouvernement n'est a priori suspect je termine Monsieur le Président mais aucun ne peut être a priori épargné par votre surveillance.